Señora presidenta, señor comisario, en su intervención ha dicho que hay que fomentar los derechos humanos y protegerlos. Pues eso es lo que le pido a la Comisión que incluya en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la cuestión del Sáhara Occidental, comenzando por la restauración de la MINURSO, con un mandato pleno de observación y protección de los derechos humanos.

He visto cómo se violan los derechos fundamentales de los presos políticos saharauis.

Intimidaciones dentro y fuera del juicio, incluso con la detención de un periodista saharaui a las puertas del tribunal.